Si se han alcanzado unos acuerdos políticos por los cuales se pretende alcanzar la descarbonización plena en Europa, ahora corresponde adoptar las medidas que permitan a los Estados miembros seguir siendo competitivos y seguir creando oportunidades para los ciudadanos y las empresas. Por lo tanto, es lógico que las regiones europeas afectadas por la descarbonización y la inevitable deslocalización de empresas e industrias exijan medidas compensatorias. España y sus regiones mineras se encuentran entre ellas. Y recalco el caso de España porque no sería lógico que un Estado miembro que ha cumplido a rajatabla la normativa de la Unión Europea en este campo se viera ahora afectado por haber hecho los deberes. El debate ha de centrarse en el cómo y en el para qué. La finalidad del Fondo de Transición Justa es ayudar a las regiones afectadas por el cierre obligado de una actividad económica a seguir siendo competitivas. Ayudarlas a reciclarse y a convertirse y a ofrecer a sus ciudadanos otras herramientas con las que construir su futuro. Nunca debe ser una ayuda a fondo perdido que limpie conciencias. No busquemos comprar la paz social. En conclusión, dichos fondos han de ir acompañados de una evaluación exhaustiva de su destino, su productividad y sus resultados. Planes y programas concretos que apuesten por la formación, el empleo, la innovación y la búsqueda de otro modo energético competitivo.